nefndin fagnar því að með frumvarpinu skuli vera leyst úr þeim ágreiningi sem verið hefur milli ríkis og kirkju um eignarhald á prestssetrum og leggur til að frumvarpið verði samþykkt en þó gera þeir ágúst ólafur ágústsson björgvin g sigurðsson og sigurjón þórðarson